Monsieur le Président, mes chers collègues, ce projet de rapport tend curieusement à renforcer le dogme passéiste du libre échangisme globalisé, qui est rejeté par de plus en plus de pays. Pourquoi demander à l'OMC de la transparence dans les négociations et se dire garant du multilatéralisme alors qu'ici même toutes nos compétences commerciales ont été dévolues à la Commission de M.

Pourquoi engager l'OMC à renforcer ses pouvoirs afin de forcer la main aux États alors que c'est, avant tout, nos intérêts que l'Union devrait ici défendre?

Non, les tribunaux d'arbitrage ne protègent ni les États ni les consommateurs. Oui, un protectionnisme intelligent, à l'instar de l'ALENA renégocié, peut être une solution. S'il y avait une seule réforme à proposer, dès aujourd'hui, dans le cadre d'un juste échange, ce serait d'ores et déjà de sortir l'agriculture de la compétence de l'OMC et des accords de libre échange. Le principe d'autosuffisance et la sécurité alimentaire n'appartiennent pas aux firmes mais aux nations.